Ajutoarele umanitare către Gaza trebuie să continue și nu trebuie să permitem ca unele conflicte, indiferent de natura lor, să aibă repercusiuni asupra securității populației civile din acest teritoriu. În același timp însă trebuie să reacționăm prompt și tranșant în momentul în care aceste activități umanitare sunt discreditate și folosite drept nișă pentru activități teroriste și de contrabandă cu arme în zone potențiale de conflict.

Trebuie să folosim acest parteneriat pentru a identifica modalități constructive prin care Uniunea Europeană poate avea o contribuție pozitivă în această zonă.